hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breyting á ýmsum lagaákvæðum sem varða réttindi samkynhneigðra sem finna má á þingskjali númer átján og er málið flutt af þingmönnum úr öllum stjórnarandstöðuflokkunum auk mín eru þar úr vinstri hreyfingunni grænu framboði háttvirtir þingmenn atli gíslason katrín jakobsdóttir og ögmundur jónasson úr framsóknarflokknum eru háttvirtir þingmenn bjarni harðarson og siv friðleifsdóttir og frá frjálslynda flokknum háttvirtir þingmenn grétar mar jónsson einhverjir kynnu að segja að hér hrópaði á mann fjarvera þingmanna úr stjórnarflokkunum sjálfstæðisflokki og samfylkingu þá er ég að meina á mál en ég sé að þingmenn úr stjórnarflokkunum eru hér staddir og ég treysti því að þeir komi til með að taka þátt í þessari umræðu þetta frumvarp virðulegi forseti gerir ráð fyrir að hjúskaparlögunum númer þrjátíu og eitt nítján hundruð níutíu og þrjú verði breytt þannig að þau verði látin gilda um öll pör í landinu samkynhneigð pör sem gagnkynhneigð og að jafnframt verði þá felld úr gildi lögin um staðfesta samvist númer áttatíu og sjö nítján hundruð níutíu og sex en þau lög eru eins og kunnugt er búin að þjóna hlutverki sínu afar vel með þeim var brotið í blað og réttindi samkynhneigðra hafa kannski verið æ síðan til umfjöllunar hér á löggjafarsamkundunni sem og í samfélaginu og nú er svo komið að mínu mati að löggjafinn ætti að vera tilbúinn að breyta lögunum í þá veru að hætta þessari aðgreiningu milli samkynhneigðra annars vegar og gagnkynhneigðra hins vegar og tryggði það að hér væru ein lög í þessu landi sem varði hjúskap og þá skipti ekki máli hver kynhneigð þeirra para er sem í hjúskap vilja ganga enda tel ég að það séu allt aðrir þættir sem skipti meginmáli varðandi hjúskapinn kynhneigðin komi þar í sjálfu sér ekki málinu við eins og ég sagði áðan voru lögin um staðfesta samvist mikil réttarbót á sínum tíma fyrir samkynhneigða og fyrir fjölskyldur þeirra ættingja þeirra og vini sem voru þá búin að berjast mikilli baráttu fyrir viðurkenningu samkynhneigðra í samfélaginu og ekki hvað síst samvistum þeirra og þar með hjúskap þessi lög gengu í gildi á alþjóðlegum frelsisdegi lesbía og homma tuttugasta og sjöunda júní nítján hundruð níutíu og sex og voru gerð að fyrirmynd nágrannaþjóða okkar svía dana og norðmanna auðvitað hefði verið óskandi að íslendingar hefðu getað stigið þarna fram fyrir skjöldu og verið fyrstir það voru nú draumar okkar sumra sem tókum þátt í þessari baráttu það var nú ekki við fórum þarna í fótspor nágrannaþjóða okkar á norðurlöndunum en mig langar til að geta þess hér að íslendingar hafa staðið framarlega hvað varðar löggjöfina því að við vorum fyrst þjóða til að samþykkja frumættleiðingar fyrir samkynhneigða þannig að ég tel að íslenska löggjafarsamkoman hafi á árum áður sýnt það og sannað að hún geti tekið hér frumkvæði og staðið fremst meðal þjóða í þessu máli getum við það líka þannig að ég tel að þetta mál hér sé hvatning til þess að við göngum fram fyrir skjöldu og stöndum í fremstu röð þannig var að í maí árið tvö þúsund samþykkti alþingi breytingar á lögunum um staðfesta samvist þar sem stjúpættleiðingar barna fólks í staðfestri samvist voru heimilaðar og þar var ísland annað landið í heiminum á eftir danmörku þar sem þessi réttur var lögfestur um það leyti voru einnig rýmkuð skilyrði ég held að það hafi verið í sama sinn sem voru rýmkuð skilyrði varðandi ríkisborgararétt í tengslum við staðfesta samvist og lagfærð tiltekin lagatæknileg atriði svo var það á grundvelli skýrslu nefndar forsætisráðherra um réttarstöðu samkynhneigðra sem var lögð fyrir alþingi á hundrað þrítugasta og fyrsta löggjafarþingi árið tvö þúsund og fjögur sem lagðar voru til fjölþættar breytingar sem höfðu að markmiði að afnema þá mismunun sem enn fannst í lögum varðandi réttarstöðu samkynhneigðra þar var um að ræða skilyrði fyrir stofnun staðfestrar samvistar sömuleiðis skráningu staðfestrar samvistar í þjóðskrá ýmis réttindi varðandi almannatryggingar lífeyrisréttindi fæðingarorlof skattalega meðferð tekna og eigna skipti dánarbúa og fleira af þeim toga og einnig heimildin sem ég gat um áðan að samkynhneigð pör fengju heimild til að ættleiða börn á sú sama hátt og gagnkynhneigð pör og lesbískar konum í óvígðri sambúð eða staðfestri samvist höfðu fengið að gangast undir tæknifrjóvgun það var með í þessum lagabálki á grundvelli þessarar skýrslu og frumvarps sem lagt var fram á grundvelli hennar voru samþykkt á alþingi lög annars júní tvö þúsund og sex og eftir að þau lög voru samþykkt má segja að það eina sem út af hefur staðið sé þetta varðandi hjónabandið óvígð sambúð samkynhneigðra er í raun og veru lögð að jöfnu við óvígða sambúð gagnkynhneigðra og það var yfirlýst markmið ríkisstjórnarinnar á sínum tíma og kom fram í greinargerð með því frumvarpi núna eins og ég segi vantar upp á það að samkynhneigð pör hafi sama rétt og gagnkynhneigð lögin um staðfesta samvist gera ekki ráð fyrir því að fólk geti kallað sína staðfestu samvist hjónaband og þau geti þar af leiðandi ekki talist hjón að lögunum heldur eitthvað annað þar með erum við með aðgreiningu í gangi sem ég tel á tuttugustu og fyrstu öld vera fullkomlega óforsvaranlega og orðið sannarlega tímabært að við breytum til betri vegar af því að þetta er í raun og veru eina atriðið sem út af stendur hvað varðar full réttindi til handa samkynhneigðum samkvæmt lögunum eins og þau eru núna eru það aðeins sýslumenn eða dómarar sem geta leitað sátta á milli einstaklinga í staðfestri samvist en ekki prestar eða forstöðumenn trúfélaga eins og þegar um gagnkynhneigð pör er að ræða og sömuleiðis þetta að samkynhneigð pör geta ekki öðlast kirkjulega vígslu og þetta eru í raun og veru hin formlegu atriði sem gera það að verkum að tvenn lög gilda í landinu um hjúskap einstaklinga það er mat flutningsmanna þessa frumvarps virðulegi forseti að það sé grundvallaratriði að löggjöfin mismuni ekki fólki og til marks um það nefnum við sextugustu og fimmtu grein stjórnarskrárinnar í greinargerð með þessu máli henni er ætlað að koma í veg fyrir mismunun af því tagi sem viðgengst

sé farið fram hjá þessari grundvallarreglu nú er það svo að þann sjötta desember tvö þúsund og fimm barst okkur alþingismönnum áskorun frá samtökum foreldra og aðstandenda samkynhneigðra um að breyta hjúskaparlögunum á þann veg að þau þjónuðu bæði gagnkynhneigðu og samkynhneigðu fólki sú áskorun skipti sköpum um tilurð þessa frumvarps og greinargerðin sem fylgdi áskoruninni er í raun og veru rökstuðningur undir þetta frumvarp sem við hér nú ræðum það má til sanns vegar færa að málefni samkynhneigðra hafi verið verið á dagskrá þjóðkirkjunnar nokkuð lengi

ég hef hér kirkjuþingi að undirbúningi kirkjuþings tvö þúsund og sex þar sem kemur fram hversu mikið kirkjan hefur gert í þessum málaflokki hversu víða hefur verið fjallað um málefni samkynhneigðra innan kirkjunnar og hversu oft og við þekkjum öll nýafstaðið kirkjuþing og umræður um málefni samkynhneigðra þar kenningarnefnd kirkjunnar sem skilað var í kenningarnefnd kirkjunnar sem skilað var í apríl tvö þúsund og sex sagði í sínu áliti enn um sinn virðulegi forseti en kenningarnefnd kirkjunnar hefur fjallað um málin eins og ég sagði oftar en einu sinni og bæði árið tvö þúsund og sex og aftur núna tvö þúsund og sjö hefur hún komið við sögu í umfjöllun kirkjunnar um málið þjóðkirkjan hefur með umsögnum sínum komið að vinnu löggjafans við þær lagabreytingar sem gerðar hafa verið hingað til en engu að síður hefur það verið alveg ljóst að innan kirkjunnar hafa verið mjög skiptar skoðanir um einstaka þætti þessa máls þó svo að kirkjan hafi á sínum tíma stutt setningu laganna um staðfesta samvist ég nefndi hér áðan nefnd forsætisráðherra frá árinu tvö þúsund og fjögur hún hvatti þjóðkirkjuna til þess að breyta afstöðu sinni til hjónabanda samkynhneigðra þannig að samkynhneigðir gætu fengið kirkjulega vígslu eins og gagnkynhneigð pör en um þann þátt málsins hafði verið ágreiningur innan kirkjunnar eins og sagði áðan og svo ég fái að vitna beint í skýrslu

forseta nefndin hvetur þjóðkirkjuna til þess að breyta afstöðu sinni gagnvart hjónaböndum samkynhneigðra þannig að samkynhneigðir geti fengið kirkjulega vígslu eins og gagnkynhneigð pör samtök foreldra og aðstandenda samkynhneigðra og prestafélag íslands hafa markvisst unnið að því að leysa ágreiningsmálin sem upp hafa komið varðandi samkynhneigða trú og kirkju í því augnamiði stofnuðu félögin til þriggja málþinga á árunum tvö þúsund og fjögur og tvö þúsund og fimm sem fjölluðu hvert á sinn hátt um afmarkaða þætti hið fyrsta bar yfirskriftina hvar stöndum við annað fjölskyldur samkynhneigðra og hjúskaparform og hið þriðja getur íslenska þjóðkirkjan haft frumkvæði í málefnum samkynhneigðra afrakstur þessara málþinga hefur verið gefinn út í fyrsta tölublað kirkjuritsins sjötugasta og fyrsti árgangur þar getur að líta erindi sem flutt voru á þessum málþingum og þau gefa afar glögga mynd af vel ígrundaðri afstöðu og rökstuðningi fræðimanna presta lögfræðinga og leikmanna við skoðun helstu þátta ágreiningsins liggur nokkuð ljóst fyrir að tímabært sé að ein hjúskaparlög gildi um alla borgara landsins að minnsta kosti er það skoðun þeirra þingmanna sem flytja þetta frumvarp af því að við höfum borið okkur saman við nágrannalöndin í þessum efnum getum við um það í greinargerð með frumvarpinu að svíar hafa ásamt íslendingum gengið einna lengst af norðurlandaþjóðunum í að jafna rétt samkynhneigðs fólks og gagnkynhneigðs svíar hafa nú í undirbúningi lagabreytingu sem leggja mun hjúskap samkynhneigðs fólks að jöfnu við hjúskap gagnkynhneigðra þar í landi er undirbúningur lagabreytinga afar gagnsær og almenningi gert kleift að fylgjast með hugmyndunum sem ríkisstjórnin vinnur eftir og við gerum grein fyrir í greinargerðinni nokkrum sjónarmiðum sem hægt er að kynna sér á heimasíðu

kemur meðal annars fram að svíar telji að það eigi að gera grein fyrir öllum rökum gegn því að leyfa einstaklingum af sama kyni að ganga í hjónaband samkvæmt hjúskaparlögum

eða gera þeim frjálst að annast slíka vígslu en að gera þetta almennt að borgaralegri vígslu eða borgaralegri athöfn en ekki trúarlegri þarna er einnig rætt um að hvort leiðtogar trúarsafnaða eigi yfir höfuð að hafa heimild til að gefa fólk saman eða ekki og hvort gera eigi tillögur um breytingar á lögum um staðfesta samvist um þetta má nánar lesa í greinargerð með frumvarpinu virðulegi forseti röksemdir sænsku skýrsluhöfundanna sem tíundaðar eru eru í raun og veru sambærilegar þeim rökum sem koma fram í erindum þeim sem ég gat um áðan og birtast í kirkjuritinu þar sem foreldrafélag og aðstandendafélag samkynhneigðra og prestafélag íslands

ég nefni sérstaklega í greinargerðinni erindi láru fimmta júlíusdóttur sólveigar önnu bóasdóttur og sigfinns þorleifssonar að lokum vil ég geta þess virðulegi forseti að við samningu þessa frumvarps hafa verið vangaveltur um það hvort af orðsifjafræðilegum ástæðum væri rétt að finna annað orð yfir hið formlega sambúðarform samkynhneigðra í því sambandi hafa verið nefnd orð eins og festarband tryggðaband eða tvíband jafnvel að halda mætti hugtakinu staðfest samvist áfram á lofti en þegar þessar vangaveltur fara að taka á sig mynd og maður fer að kafa dýpra ofan í þær stefna þær okkur í ógöngur því að einmitt þær gera það að verkum að menn fara aftur inn á braut aðgreiningar en ekki þeirrar grundvallarstefnu að það eigi að gilda ein lög í landinu um alla

að hjúskaparlögunum verði í raun og veru bara breytt á þann hátt að í fyrstu grein þeirra komið í stað orðanna karl og konu

hjónabandið verði þá ekki lengur skilgreint í hjúskaparlögunum sem einhvers konar sáttmáli karls og konu heldur tveggja einstaklinga enda komi kynhneigðin ekki málinu við hér virðulegi forseti hef ég nú lokið að fara yfir greinargerð þessarar tillögu okkar mig langar til að segja það bara að lokum að kirkjuþing sem er núna nýafstaðið ályktaði um hjónabandið og staðfesta samvist um málið voru ákveðin átök en ég ætla ekkert að fara að rekja þau neitt sérstaklega en langar til að lesa hér þá þingsályktunartillögu sem þjóðkirkjan samþykkti varðandi þjóðkirkjuna og staðfesta samvist hún er svohljóðandi með leyfi forseta kirkjuþing lýsir stuðningi við meginatriði ályktunar kenningarnefndar um þjóðkirkjuna og staðfesta samvist og stendur við hefðbundinn skilning á hjónabandinu sem sáttmála karls og konu ef lögum um staðfesta samvist verður breytt þannig að trúfélög fái heimild til að staðfesta samvist styður kirkjuþing það að prestum þjóðkirkjunnar sem eru vígslumenn að lögum verði það heimilt kirkjuþing leggur áherslu á að frelsi presta í þessum efnum verði virt nú má búast við því virðulegi forseti að á grundvelli þessarar ályktunar þjóðkirkjunnar eða kirkjuþings komi hingað inn í þingsali frumvarp frá hæstvirtum kirkjumálaráðherra birni bjarnasyni sem þó vill í raun og veru ekki vera kirkjumálaráðherra lengur ef marka má orð hans því að hann telur sig vera búinn að auka sjálfstæði kirkjunnar svo mikið að það sé ekki lengur þörf fyrir kirkjumálaráðherra engu að síður tel ég líklegt að hæstvirtur kirkjumálaráðherra komi með frumvarp sem byggi á þessari hugmynd eða þessari samþykktu tillögu kirkjuþings þegar og ef það verður getum við hér í þingsal tekið umræðuna um það mál á sjálfstæðum grunni það verður þá stjórnarfrumvarp sem fylgt verður úr hlaði af ráðherra og þau sjónarmið sem ég hef hér talað fyrir koma þá auðvitað upp á borðið aftur og verða þá borin saman við tillögu hæstvirts ráðherra sem ég ímynda mér að verði mig langar til að segja í því sambandi hæstvirtur forseti ég tel að löggjafinn eigi ekki að takmarka sig við tillöguna frá kirkjuþingi vegna þess að löggjafinn setur landinu lög og landsmönnum og þar með kirkjunni kirkjuþing setur ekki lög í landinu kirkjuþing getur hins vegar ákveðið með hvaða hætti prestar og vígðir einstaklingar trúfélagsins sem slíks þjóðkirkjunnar hvernig þeir síðan fara með sitt starf hvernig þeir sinna sínum sakramentum eða sínum athöfnum og sínum vígslum en ég tel afar brýnt að við sem löggjafi í landinu búum ekki til neinar takmarkanir í þessum efnum við viljum að sextugasta og fimmtu grein stjórnarskrárinnar sé í fullu gildi og aðgreiningin í þessum efnum heyri sögunni til